En ce qui concerne les objectifs du Millénaire pour le développement, deux lectures sont possibles. La première, plus optimiste, met l'accent sur la réduction de moitié de l'extrême pauvreté.

C'est la lecture des occasions ratées.

Il y a d'abord lieu de citer, à titre d'exemple, tous les pays en voie de développement, eux mêmes, qui n'ont pas fait tout ce qu'ils auraient pu faire pour améliorer la situation. Ce n'est pas à nous de les développer, c'est à eux de se développer eux mêmes et, dans la mesure où ils ont besoin d'assistance, c'est à nous de leur venir en aide avec notre expérience et notre expertise. Il y a un deuxième groupe de pays qui doit aussi faire son examen de conscience, c'est le groupe des pays à revenus intermédiaires.

C'est la raison pour laquelle nous avons été nombreux à appuyer la Commission dans sa volonté de différencier entre les bénéficiaires, et ceux qui génèrent suffisamment de ressources devraient faire leur examen de conscience. Troisièmement, l'Union européenne elle même, qui est loin d'atteindre l'objectif de

Vous avez tout pour briller sur la scène internationale. Basez vous sur les résultats qui, de mon point de vue, sont insuffisants, mais qui sont tout de même de loin meilleurs que ceux dont sont capables les autres.